Wie krijgt het uitgelegd aan míjn burgers dat er geen geld is voor menswaardige pensioenen, dat er geen geld is voor de zorg, dat er geen geld is voor tienduizenden gezinnen die op de rand van de afgrond staan, maar wel dat er miljarden klaarliggen voor de sinterklaaspolitiek van de Europese Unie?

Of misschien toch. Hoe meer geld de eurocraten te pakken krijgen, hoe meer macht ze over staten krijgen en dus, hoe meer controle ze over burgers verwerven. Afhankelijkheid creëren, zonder dat mensen daar ooit voor gekozen hebben. Want al 15 jaar verliezen deze eurofanatici elk referendum. Jarenlange sabotage en chantage over de brexit werkten niet. Om te vermijden dat nog meer landen hun democratie laten spelen en voor hun vrijheid kiezen, willen ze nu Europese schulden en Europese belastingen invoeren. Op die manier willen ze een financiële en fiscale gevangenis bouwen waaruit men niet meer kan ontsnappen.